Zemetrasenia, rozsiahle povodne, požiare a iné katastrofy sa nevyhýbajú ani našim európskym krajinám a záchranné tímy postihnutých štátov často nie sú schopné, najmä v počiatočných fázach katastrof, pokrývať nevyhnutnú pomoc pri rozsiahlych katastrofách a medzinárodná pomoc sa často stáva nevyhnutnosťou. Preto treba uvítať rozhodnutie Komisie zlúčiť monitorovacie a informačné centrum s krízovým centrom Echo a vytvoriť jedno samostatné centrum pre núdzové reakcie, ktoré bude v nepretržitej prevádzke pripravené kedykoľvek koordinovať operácie krízovej humanitárnej pomoci Európskej únie. Vybudovanie tejto inštitúcie ako centrálneho miesta pre rýchlu koordináciu európskej materiálnej a finančnej pomoci by zmysluplnosť tejto inštitúcie ešte viac zvýraznilo.